Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Polityka spójności jest najbardziej transparentną polityką europejską, co powoduje, że bardzo dobrze i szybko widać sukcesy, ale również bardzo szybko widać porażki i trudności, które wynikają ze słabości zarówno administracji brukselskiej, ale i bardzo często ze słabości administracji państw członkowskich. Bardzo łatwo w związku z tym jest wyciągać wnioski i bardzo łatwo jest usprawiedliwiać różnymi zewnętrznymi warunkami jak na przykład kryzysem ograniczanie tej polityki na rzecz innych polityk europejskich, co jest ewidentnym błędem. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że gdybyśmy założyli, że polityka spójności jest polityką tylko dla najbiedniejszych, to ona powinna powoli wygasać, to znaczy powinna powoli znikać w ogóle spośród polityk europejskich. Ale przecież to nie tego typu politykę dzisiaj analizujemy! Ta polityka to polityka wyrównywania dysproporcji, które zawsze będą, i będą to nowe dysproporcje, o których dzisiaj jeszcze nie wiemy. Poza tym jest to polityka proinwestycyjna i polityka prorozwojowa. W związku z czym to polityka, która wymaga realizacji zadań traktatowych, ale i nowej ich konstrukcji. W związku z tym chciałem wyrazić swoje uznanie dla Komisji Europejskiej, że postanowiła przebudować strukturę wewnętrzną tej polityki i dostosować ją do nowych warunków. Chciałem w związku z tym wyrazić uznanie dla Komisji Europejskiej za zaproponowanie nowych rozwiązań, w tym między innymi propozycje dla tzw. regionów przejściowych.